Monsieur le Président, Madame la Commissaire, il y a deux semaines, des orages d'une intensité exceptionnelle ont frappé la Grèce.

Je tiens à exprimer tout mon soutien et ma solidarité au peuple grec dans cette terrible épreuve qu'il traverse. Selon le premier ministre Tsipras, cette catastrophe est aggravée par, je cite, de nombreuses carences dans les infrastructures publiques. En effet, d'importants travaux publics de drainage et de rénovation avaient été approuvés avant d'être reportés. Une telle catastrophe humanitaire démontre l'importance de services publics de qualité garantissant la sécurité des citoyens. Or, si le gouvernement a sa part de responsabilité, du fait de l'urbanisation continue d'une région à risque, les méfaits de la politique d'austérité budgétaire imposée par Bruxelles aux Grecs n'ont rien arrangé. Aussi, aujourd'hui, nous espérons un geste fort de la Commission.